In Polen sind eine Million Arbeitsmigranten aus der Ukraine, so wie Hunderttausende von Arbeitsmigranten aus Polen in Deutschland sind bitte das nicht anrechnen. Zu den Fragen selbst möchte ich noch einmal sagen Wir müssen deutlich machen, dass diejenigen, die vor Krieg flüchten, und diejenigen, die im klassischen Asylsinne um ihr Leben fürchten müssen, Schutz haben. Das ist menschliche und rechtliche Verpflichtung!

Wir müssen feststellen, dass wir bei einem illegalen Eintritt natürlich die Außengrenzen schützen müssen, was wir in diesem Europäischen Parlament seit Jahren fordern, seit 15 Jahren bereits, schon im Verfassungskonvent es haben damals Mitgliedstaaten nicht mitgemacht wegen Kompetenzwut Europas ein Scheitern der Mitgliedstaaten in dieser Frage, und zwar aller miteinander

Und wir müssen mit den Küstenländern kooperieren.